Esta mañana, el Presidente del Grupo Socialista ha pedido que se retire un proyecto de resolución común del orden del día.

Atendiendo a esa reivindicación, mi Grupo no ha querido comprometer —tomando en consideración lo que decía el señor Schulz— esta situación. Pero yo entiendo que un pronunciamiento de este Parlamento no tiene por qué poner en peligro a la señora Haidar y, sobre todo, no entiendo por qué se tiene que hacer en contra del Reglamento. El artículo 177, señor Presidente, dice claramente que se tiene que presentar con veinticuatro horas de antelación y antes del debate.